Das war ja ein Arbeitstreffen des Europäischen Rates, auf dem es auch um Außenpolitik ging.

Ende des Monats steht der Test für diesen Konsens an. Am 29. September wird die Kommission ihre Unterlagen vorlegen. Sie haben gerade erklärt, am 27. werden Sie einen Entwurf vorlegen. Ich hoffe, dass das einigermaßen miteinander abgestimmt ist. Im Übrigen empfehle ich Ihnen, öfter mal Niederländisch zu sprechen Ihr Bekenntnis zur Gemeinschaftsmethode fand ich sehr schön. Zur makroökonomischen Überwachung In der Taskforce gebe es Konsens prima! Überwachung der nationalen Fiskalpolitik im europäischen Semester das ist gut, das begrüßen wir ausdrücklich. Bei den Sanktionen, sagen Sie, sei mehr Arbeit nötig. Wir wissen alle, was das heißt Es gibt keine Einigkeit.

Test an. Warum bestehen wir als Parlament so auf der Gemeinschaftsmethode? Kollege Schulz hat eben darauf hingewiesen Wir sind noch dabei, das Lissabonner Mobile auszutarieren. Aber der entscheidende Punkt ist doch folgender Der Europäische Rat ist jetzt ein Organ der Europäischen Union. Was das für sein Selbstverständnis heißt, wissen wir noch nicht so genau. Oft kommt er uns vor wie eine Versammlung von Mitgliedstaaten, die nur nationale Interessen vertreten. Ein nationales Interesse sehr klar das des Vereinigten Königreichs ist, im Finanzsektor so wenig Regulierung wie möglich zu haben. Die Gemeinschaftsmethode bietet die einzige Chance, das gesamteuropäische Interesse gegenüber einzelnen nationalen Interessen durchzusetzen. Deswegen besteht dieses Haus auf der Anwendung der Gemeinschaftsmethode. Ihren niederländischen Ausführungen folgend freue ich mich, dass Sie das genauso sehen.